Hvala za besedo, predsednik, kolegice in kolegi. Pred nami je znova zakon, s katerim bomo v slovenski pravni red implementirali nekatere določbe, obenem pa nekatera že zapisana določila izpilili in izboljšali in pravili ugotovljene nedoslednosti, ki so nastale ob implementaciji določb Direktive Solventnost dve. Edino pravilno je, da v ospredje čim več zakonov postavimo varstvo potrošnikov, v konkretnem primeru so to zavarovanci in njihov dobro informiran glede posameznih produktov, saj vemo, da lahko le dobro informirani uporabnik sprejme premišljene in pametne odločitve. In prav je, da to , če je le mogoče, storimo na ravni Evropske unije in ne le na državni ravni. Prav je tudi, da zakon ne ščiti le zavarovancev, pač pa v obzir vzame tudi zaposlene na zavarovalnicah. Teh namreč zavarovalnice ne bodo smele plačevati ali njihove uspešnosti ocenjevati na način, ki je v nasprotju z njihovo dolžnostjo, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi in v korist zavarovancev. Upajmo, da bodo delodajalci to vestno spoštovali . Rešitve, ki jih predlog Zakona prinaša , so zagotovo nadvse všečne, bo pa zagotovo treba temeljito premisliti o tem, kako nekatere izvajati tudi v praksi. Ena takšnih je denimo tista, ki zavarovalnici oziroma posredniku nalaga, da pri svetovanju pridobita informacije o znanju in izkušnjah zavarovalca s področja naložb, tako da mu bosta lahko priporočila zavarovalne naložbe, produkte, ki so zanj primerni . Ob tem se nam dostavlja vprašanje, kako bo mogoče to področje urediti tako, da bo dejansko učinkovito. Zavarovalec bi se, denimo, lahko predstavljal kot precej nevedni poznavalec, pozneje pa bi se v primeru negativnega razpleta izgovarjal na neustrezno preverjanje njegovega poznavanja s strani zavarovalnice. Treba bo torej oblikovati sistem, ki bo izključil takšne scenarije in zagotovil dober prenos ideje v prakso. Pozdraviti je treba tudi obvezo stalnega poklicnega usposabljanja. Prej nekaj tedni smo se ob ponovni obravnavi Zakona o nepremičninskem posredovanju, lahko slišali mnenje nekaterih, da so tovrstne obveze nepotrebne in je dovolj staviti na samoiniciativnost deležnikov. Žal je v praksi slika pogosto drugačna in je za resnično visoko kakovost izvajalcev določene storitve najpametneje staviti na obveznost stalnega poklicnega usposabljanja. poslanci poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bomo predlog zakona podprli .